Monsieur le Président, les peuples autochtones sont en avance sur nous dans la recherche d'une harmonie avec la nature. Nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples, mais cela ne pourra se faire sans les rétablir dans leurs droits, tant ces peuples, en tous points du monde, subissent la domination d'un modèle capitaliste et productiviste qui les menace dans leur existence même.

de gouvernance internationale pour le respect des droits des peuples autochtones.